Juist in een tijd waarin banken veel terughoudender zijn dan toen het debat startte in Nederland startte het debat in 2005 in een heel andere situatie dan constateer je nu dat een aantal mensen echt in de problemen komt.